Madame la Présidente, je remercie madame Ford pour le travail qu'elle a effectué, mais je voudrais souligner que le groupe Verts a déposé une résolution alternative dont un élément clé consiste à protéger les aires naturelles sensibles, et notamment l'Arctique.